Si les nombreuses erreurs de la communauté internationale ne sont pas remises en cause, nous risquons de perdre totalement la confiance et le soutien de la population afghane au bénéfice des talibans. La militarisation de l'aide humanitaire et de l'aide au développement doit cesser car elle entretient une confusion dans les esprits et discrédite les ONG. Nous devons nous appuyer davantage sur la société civile émergente et sur les réformistes afghans. Pourquoi l'Europe est elle en Afghanistan? Parce que les Américains l'ont décidé ou pour sortir ce pays de l'obscurantisme et de la violence? Il nous faut renforcer les structures afghanes les plus performantes, privilégier l'investissement dans les services à la population éducation, santé, transports soutenir la bonne gouvernance des pouvoirs locaux, car la culture de ces pays nous invite à réfléchir à la pertinence de l'État nation. L'Europe devrait, par exemple, soutenir M me Habiba Sorabi, gouverneure de la province de Bamiyan, une première dans l'histoire de ce pays où, souvenez vous, nous sommes allés en 2001 pour aider les femmes.